Spoštovani poslanec. Hvala lepa za vprašanje. Danes zjutraj je potekala seja odbora za finance, kjer smo se pogovarjali ravno o tem vprašanju. Ministrstvo za finance je pripravilo in vlada je tudi potrdila tale okvir in danes je bil obravnavan na odboru in bo po vsej verjetnosti še ta teden obravnavan tudi v državnem, zboru. Gre za izredno pomemben, proračunski akt in veseli me, da ga je odbor za finance potrdil z devetimi glasovi za in nobenim glasom proti. S tem okvirjem za pripravo proračunov, je vlada pripravila dokument, s katerim je določila ciljni saldo in zgornje meje, maksimalne zgornje meje predvidenih odhodkov za sektor država kot celoto, tako imenovani S trinajst sektor kodidi ciljni saldo oziroma zgornje meje dovoljenih odhodkov za vse štiri blagajne javnega financiranja. In sicer smo določili ciljni saldo in zgornjo mejo odhodkov za državni proračun, seveda kot najpomembnejšo blagajno na nivoju deset cela šestnajst milijarde evrov in v tem delu me veseli, da je ciljni saldo ničcelatri- odstotni presežek v odnosu na bruto domači proizvod. Torej v tem delu govorimo o presežku prihodkov nad odhodki. Ko ste pravilno rekli, se moramo zelo skrbno obravnavati ta del, da v nobenem primeru odhodki ne presežejo prihodke. Še enkrat, vlada je pripravila dokument, v katerem so prihodki v državnem proračunu višji, kot so načrtovani odhodki. Ravno tako je na nivoju občinskih blagajn predviden ciljni saldo v pozitivnem nič cela enem odstotku presežka nad odhodki in seveda ob izravnani zdravstveni in pokojninski blagajni, znaša ciljni saldo za sektor država nič cela štiri odstotka v odnosu na bruto domači proizvod. Mene posebej veseli, da je ta naša hiša, bom rekel, trdna po dolgih letih primanjkljajev. Od leta osem do pravzaprav leta šestnajst smo prvič zabeležili minimalni presežek, proračunski presežek v letu sedemnajst. Izkazujemo ga v letošnjem letu in seveda vlada v rebalansu proračuna načrtuje presežek. Še enkrat poudarjam presežek kot eno izmed zavez in kot eno izmed najpomembnejših komponent aspektov pri pripravljanju rebalansa proračuna. Na drugi strani je seveda se vlada zavezala, da bo zmanjševala javni dolg. V Evropski skupnosti je ravno vedno večji poudarek na javnem dolgu, zmanjševanju javnega dolga, da sem bolj natančen. Slovenija je v tem delu med uspešnejšimi državami, boljša od nas je v Evropski skupnosti oziroma v okviru evrskih držav le Irska. Slovenija bo iz predvidenih sedemdeset odstotkov javnega dolga v odnosu na BDP to ciljno zmanjšala v letu devetnajst na šestinšestdeset cela šest odstotkov. In kot rečeno, je med uspešnejšimi, oziroma bom rekel, kar najbolj uspešnejšimi državami v tem delu. V strukturnem saldu v tem primanjkljaju je potrebno seveda, da ga dosežemo, izvesti določene reforme, tega se vsi zavedamo. Vendar v tem delu je potrebno te reforme tako peljati, da ne bojo šle na škodo, prvič, gospodarske rasti in v drugem delu socialnih kategorij. Mene veseli, da je letošnji predlog rebalansa v tem delu tak, da bomo del te gospodarske rasti iz preteklosti namenili za te ranljive socialne kategorije in to smo storili, na drugi strani smo pa bili uspešni in smo uspešni v tem, da zagotavljamo proračunski presežek, torej smo ena izmed redkih držav v okviru Evropske skupnosti, ki bomo uspeli oboje.